Si une entreprise bulgare, slovaque, lettone ou portugaise veut faire une demande de brevet dans sa propre langue, elle peut le faire avec la proposition dont nous discutons, et le coût de la traduction sera remboursé. En cas de litige, l'entreprise recevra une traduction manuelle dans sa propre langue. Si, avant de recevoir cette traduction, elle ne respecte pas le brevet parce qu'elle ne le comprend pas bien, sa bonne foi sera protégée.

Je voudrais rappeler, Mesdames et Messieurs, pour qu'on sache bien de quoi on parle, ce qui est ou ce qui sera sur la table. J'ai proposé qu'une entreprise qui veut déposer un brevet puisse le déposer, y compris dans sa propre langue. La protection juridique sera assurée, elle, dans l'une des trois langues appartenant à l'histoire des brevets européens, qui est la convention de Munich. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, cette convention, elle existe depuis longtemps.

En d'autres termes, si une entreprise espagnole dépose un brevet avec la formule européenne, elle sera capable de l'utiliser sans aucune discrimination si l'Espagne n'a pas rejoint tout de suite la coopération renforcée. Voilà ce dont il s'agit et voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet comme je m'y étais engagé. J'y ai travaillé sérieusement, sans idéologie, sans parti pris, en tenant compte de tous les obstacles et avec le souci d'avancer.

Nous avons besoin d'encourager, de susciter, de protéger, de rémunérer la création et l'innovation.

Si on ne protège pas le brevet que l'on a parce que l'on n'a pas les moyens de le protéger dans toute l'Union, va t on le protéger dans deux ou trois États membres?

Une fois qu'ils sont entrés, ils sont dans le marché intérieur et on détruit des emplois et on met en péril la sécurité ou la santé publique. Je parle, par exemple, des inventions de médicaments. Cette affaire est extrêmement grave et voilà pourquoi nous l'avons traitée sérieusement, sans idéologie, avec le seul souci d'avancer et de trouver une solution raisonnable qui, je crois franchement, est acceptable. Je voudrais enfin, Monsieur le Président, répondre à une remarque de M.

Parce que nous sommes dans une situation totalement exceptionnelle, dans une législation relative au marché unique, où il faut l'unanimité. Dans la quasi totalité des autres réglementations ou législations du marché unique, nous sommes à la majorité qualifiée. Dans ce cas, nous avons besoin de l'unanimité. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas de risque de fragmentation au delà de la vigilance de la Commission européenne pour éviter toute forme de fragmentation du marché unique.